og það er afar vel við hæfi að háttvirtir alþingismenn ræði jafnréttismálin á þeim merka degi hæstvirtur forseti ég leyfi mér að leggja til að dagarnir áttunda mars og tuttugasta og fjórða október sem hefur markað sérstöðu hér á landi sem kvennafrídagur og vakið athygli um heim allan verði á hverju ári helgaðir umræðum um jafnréttismál á alþingi annar hvor dagurinn eða báðir það gefur þingheimi og stjórnvöldum tækifæri til að taka stöðuna reglulega mér sýnist ekki veita af ætlum við að ná markmiðum okkar en ég vík nú að því máli sem hér er til umræðu í dag í níundu grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla númer níutíu og sex tvö þúsund er kveðið á um að félagsmálaráðherra leggi fram eigi síðar en ári eftir alþingiskosningar tillögu til þingsályktunar um áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára í senn sú áætlun var lögð fram árið tvö þúsund og fjögur og gildir til maíloka árið tvö þúsund og átta hér er lögð fram endurskoðun á þeirri áætlun áætlunin er byggð á gildandi áætlun og eru áherslur endurskoðunarinnar þær sömu og í fyrri áætlun og felst endurskoðun að mestu leyti í að fylgja eftir og meta stöðu verkefna sem þegar hafa verið unnin verkefni sem er lokið hafa verið tekin út og nýjum verkefnum bætt inn þar sem við á einnig hefur tímaáætlun einstakra verkefna verið breytt ítarlegar upplýsingar um einstök verkefni og stöðu þeirra koma fram í skýrslu um stöðu og þróun jafnréttismála sem lögð er fram samhliða þingsályktunartillögunni á þingskjali þúsund tuttugu og tvö hæstvirtur forseti ég mun áður en ég fjalla um einstök atriði í þingsályktunartillögunni fjalla almennt um stöðu jafnréttismála hér á landi jafnrétti kynjanna hefur verið í stöðugri þróun frá upphafi tuttugustu aldar og þar unnu hetjur eins og bríet bjarnhéðinsdóttir gríðarlegt frumkvöðlastarf

getum við verið stolt af mörgum skrefum sem við höfum stigið í jafnréttisátt ég er nýkominn af fundi kvennanefndar sameinuðu þjóðanna í new york en ísland skipar nú í fyrsta sinn sæti norðurlandanna í nefndinni og ég var meðal annars þar í góðum félagsskap nokkurra alþingiskvenna íslendingar hafa aldrei verið jafnáberandi á fundum kvennanefndarinnar og við efndum í fyrsta sinn til sérstakrar íslenskrar málstofu um jafnréttismál með þátttöku frjálsra félagasamtaka

með norðmönnum og dönum þar sem fjallað var um fæðingarorlof feðra

en frændþjóðir okkar á norðurlöndum búa enn við mun minni þátttöku en við hér á landi virðulegi forseti ég óska eftir að gera örstutt hlé á